è emerso chiaramente così come ringrazio la Presidenza che le risorse sono davvero limitate. Dovranno essere utilizzate al meglio, con progetti assolutamente condivisi e in tempi assolutamente rapidi. Una lista di priorità per agende chiare nelle quali ognuno, Stati membri e Commissione, sappiano quello che debbono fare. Certo, dobbiamo tutelare i migranti, le persone, garantire dignità, ma nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che gli Stati membri abbiano maggiore solidarietà e maggiore responsabilità, soprattutto nei paesi sovraesposti a pressione migratoria. Sono importanti sia la prevenzione che il contrasto al traffico dei mercanti di morte, su progetti concreti e attuabili. L'on. Rui Tavares segnalava alcune obiezioni, ma non v'è dubbio che la prevenzione nei confronti del crimine organizzato è parte integrante delle politiche di sicurezza dell'Unione europea. Bisogna nel contempo rafforzare la sicurezza dei cittadini con politiche migratorie e di asilo serie e credibili. Ci stiamo avviando alla fine di questa legislatura, abbiamo consolidato rapporti di proficua collaborazione con la Commissione e con la Presidenza. Dobbiamo ricordarci che vi sono realtà, come la Sicilia, la Grecia, Lampedusa, alcune realtà spagnole, che meritano maggiore attenzione. Confidiamo che la prossima legislatura possa saldare il divario che tuttavia ancora esiste fra l'Unione europea e alcune popolazioni che si sentono ancora molto lontane dall'Europa.